Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej ministru Počivalšku, na katerega naslavljam vprašanje v zvezi s Kobilarno Lipica. Pred četrt stoletja, točneje leta devetnajststo šestindevetdeset je bil sprejet Zakon o Kobilarni Lipica. Z njim je država prepoznala pomembnost kobilarne, ki nosi letnico tisoč petsto osemdeset. Območje pa z namenom zaščite in razvoja na neki način podržavila. Zakonom je bilo območje, ki obsega nekaj čas tristo hektarov površin kultivirane kraške krajine skupaj s stavbno in umetnostno dediščino in čredo konj lipicanske pasme, razglašeno za kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Za opravljanje, pa je bilo, je bil ustanovljen javni zavod . Glede na različne dejavnosti, ki se opravljajo v okviru Kobilarne Lipica, se je taka organizacijska oblika sčasoma pokazala za neprimerno, zato je bilo z novim zakonom, ki je bil sprejet pred dobrim letom dni, upravljanje in gospodarjenje poverjeno gospodarski družbi, ki je v lasti Republike Slovenije. Kobilarna Lipica torej predstavlja pomemben del naše kulturno-zgodovinske dediščine, zato je javnost upravičeno zaskrbljena, ko bere o pogrizenih lipicancih in sklepu vlade Marjana Šarca z dne osemindvajsetega marca letos, ki govori o tem, da je bila odobrena brezplačna odtujitev petindevetdeset lipicancev v letošnjem letu. V utemeljitvi je navedeno, da konji nimajo nobene knjigovodske vrednosti, pri tistih, ki so stari manj kot deset let oziroma nekateri celo manj kot pet let in se podarjajo, pa je zapisano še, da zaradi bolezenskih stanj in trajnih poškodb nimajo prodajne vrednosti. Zanima me torej, kakšna je vizija razvoja Kobilarne Lipica. Še posebej glede na to, da je bil sedanji minister minister tudi takrat, ko se je prej dobrim letom dni ta zakon sprejel. Zanima me, zakaj je vlada odobrila neodplačno odtujitev petindevetdeset lipicancev, za sedeminštirideset lipicancev je zapisano, da so že v redu, torej se bodo podarjali rejcem. Kako se bo šenkalo ostalih oseminštirideset lipicancev, v kakšnih kriterijih? Ali je ta letni načrt razpolaganja z lipicanci obravnaval strokovni svet koncesionarja in kdaj? Kakšno mnenje je v zvezi s tem zavzel? In ali je ta neodplačna odtujitev petindevetdesetih lipicancev usklajena s petletnim načrtom upravljanja spomeniškega območja, kaj je v tam načrtu navedeno, kar se tega dela tiče, za naslednja leta, torej, ali se tudi v naslednjih letih na enak način kot letos predvidevajo množične neodplačne odtujitve, dela naše kulturne in zgodovinske dediščine . Gospod minister, imate besedo, izvolite.